Nun sehen wir diese Entwicklung durch die Entstehung von resistenten Keimen gefährdet. Wir müssen genau diese Gesundheitsgefährdung ernsthaft angehen, sowohl beim Menschen als auch bei Tieren. Deswegen müssen wir alles tun, um uns effektiv antimikrobielle Behandlungsmöglichkeiten auch für die Zukunft zu bewahren. Das geht in erster Linie was heute auch schon gesagt wurde durch Forschung. Wir brauchen neue Mittel. Die hätten wir auch gebraucht, wenn sich die Resistenzen nicht entwickelt hätten, weil sich ja eine gewisse Gewöhnung sowieso entwickelt.

Die Hygiene in den Krankenhäusern das höre ich überall hat nachgelassen. Hier verstärkt sich die Zahl der Keime und insbesondere auch die Entwicklung von MRSA Erregern.

Aber es hilft niemandem weiter, jetzt vorschnell und angsterfüllt bestimmte Einsatzgebiete für Antibiotika zu verbieten, ohne sich über die Konsequenzen im Klaren zu sein. Genau wie die Humanmedizin ist auch die Veterinärmedizin darauf angewiesen, dass diese Mittel eingesetzt werden. Das müssen wir bedenken, und auch die Folgen Wenn wir sie dort nicht einsetzen was geschieht denn